Le Conseil informel de demain doit être une occasion à ne pas manquer, l'occasion de réorienter la politique européenne dans la direction souhaitée depuis longtemps par certains chefs de gouvernement, aujourd'hui rejoints par le nouveau président français. Il faut de la rigueur budgétaire, une maîtrise de la dette, mais avec un rythme d'ajustement qui ne mette pas nos économies et nos populations dans le chaos. Il faut renforcer la capacité d'action de la BEI et de la BCE. Il faut de la relance via des dépenses d'investissement ciblées, au travers des budgets nationaux mais, aussi, du budget européen renforcé,